Die Linksfraktion hat eine solche Debatte beantragt.

Die Wirtschaftsprüfer PwC verfügten sogar über das offizielle Briefpapier des Luxemburger Staates. Apple und Google zahlen oft weniger als ein Prozent Steuern auf ihre Gewinne. Wir verlieren jährlich bis zu einer Billion Euro durch Steuerhinterziehung und vermeidung, Geld, das für Krankenhäuser und Schulen fehlt. Antoine hat daher mehr moralische Statur als etliche europäische Politiker, die Briefkastenfirmen unterhalten. Deltour und Halet haben legalen, aber auch illegalen Steuerdiebstahl aufgedeckt. Nach meinem Rechtsempfinden sollten Menschen, die eine Straftat melden, nicht bestraft werden, sondern die Straftäter sollten verhaftet werden. Ich war gemeinsam mit meinem Kollegen Sven Giegold Zeuge für Deltour vor Gericht und darauf bin ich stolz. Antoine hat den Europäischen Bürgerpreis gewonnen, seine Arbeit wurde auch vom Sonderausschuss TAXE gewürdigt. Was Helden aber brauchen, sind keine warmen Worte. Was Helden brauchen, ist Schutz. Herr Juncker erklärte mir gegenüber, ein Schutz von Whistleblowern auf EU Ebene sei erforderlich. Passiert ist seither nichts. Wir haben Konservative, Sozialdemokraten und Liberale gebeten, die Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen nicht zu verabschieden, bevor der Schutz von Whistleblowern, die dem öffentlichen Interesse dienen, nicht hinreichend garantiert ist. Leider hat man nicht auf uns gehört. Daher hat uns das Urteil gegen Deltour und Halet nicht überrascht.

des Schutzes der finanziellen Interessen der Union vorlegen. Ich appelliere an Sie Unterstützen Sie die Arbeit von Dennis. Die EU Kommission muss auch endlich liefern. Alles andere wäre eine Schande, und ich freue mich hier über das gemeinsam zum Ausdruck gebrachte Interesse, dass wir Whistleblower schützen!